Nous avons avancé beaucoup moins que nous l'aurions voulu et nous savons, maintenant, qu'il y a très peu de chances que nous parvenions à limiter à deux points les émissions de gaz à effet de serre, comme nous nous l'étions promis. Dans ces négociations, ce sont en réalité les gouvernements qui n'ont toujours pas pris la mesure de l'importance du risque auquel nous sommes confrontés, en commençant par les États Unis et le Canada. Mais la Chine, si elle fait des efforts importants en interne, a également constitué un élément de blocage.

C'est là un symbole qui est vraiment détestable sur un sujet aussi important. Les avancées ne seront possibles que pour autant que la gouvernance mondiale avance. Et cette année devrait être précisément l'occasion de le faire en reprenant les progrès qui ont été accomplis, notamment en direction des pays les moins avancés. Je terminerai en disant que ce volontarisme, qui a fait ses preuves à Durban, nous devons l'appliquer également en Europe. Il ne s'agit pas seulement de la protection du climat. Il s'agit de l'intérêt de l'économie européenne et nous devons nous battre pour devenir ou rester, selon les cas, les leaders de la transition vers une économie verte. Cette ambition ne pourra que se manifester dans les mois qui viennent et vous pouvez naturellement, Madame la Commissaire, compter sur notre plein appui pour aller dans cette direction.